Spoločný systém dane z finančných transakcií je jedným z účinných nástrojov na boj proti špekuláciám, ale aj na prekonanie krízy. Daň by sa zaviedla na všetky finančné transakcie medzi finančnými inštitúciami, z ktorých aspoň jedna má sídlo v členskom štáte Európskej únie. Finančný sektor, ktorý bol zatiaľ málo zdanený z dôvodu oslobodenia väčšiny finančných služieb od dane z pridanej hodnoty, jednoducho musí prispievať oveľa spravodlivejším dielom. Tým, že finančné služby nie sú zaťažené DPH, ušetria finančné inštitúcie ročne až 18 miliárd eur.

Tieto príjmy by boli rozdelené medzi Úniu a jednotlivé členské štáty.